Señor presidente, efectivamente, este no es un debate europeo, este es un debate que se debe discernir en el Congreso español. Están ustedes haciendo el ridículo y, por mucho que se pongan todos juntos, son los que son. Son una minoría que no alcanzan a construir una mayoría en el Parlamento español. Yo también pido disculpas al resto de diputados por tener que soportar un debate que debería haberse producido en el Congreso de España. Obedece a que su fuerza política no tiene más que diez diputados su fuerza política va a desaparecer, porque todas las estadísticas, todas las encuestas, dicen justamente que son insignificantes.

Señorías, aquí no hay caso, porque la vicepresidenta de Venezuela no estuvo en territorio Schengen. Por lo tanto, no cruzó ningún filtro de pasaporte. ¿Creen ustedes que esto aporta algo para aliviar el dolor del pueblo venezolano?